Ich habe eine Frage Sie sagen, es ist nicht richtig, dass alle Daten der Flugreisenden genutzt werden. Stimmen Sie denn überein, dass alle Daten in diesem Verfahren analysiert werden, und zwar von allen Reisenden?